Elnök Úr! Az anyanyelvünk által meghatározott kereten való túllépés és az idegen nyelvek elsajátítása számos kulturális, szociális és nem utolsó sorban, gazdasági előnnyel jár. Ugyanakkor az idegen nyelvek ismerete, és ebből kifolyólag a minőségi nyelvoktatás egyre inkább szükségszerűséggé válik a mai multikulturális világunkban. Sehol sem nyilvánvaló annyira ez, mint az Európai Unióban. Ezáltal adódik lehetőség egymás kultúrájának megismerésére, az egyes nemzetek közötti kapcsolatok elmélyítésére, de ezáltal valósul meg az EU egyik alapelve a munkaerő szabad áramlása is, amely idegen nyelv gyakorlásának hiányában nem lenne lehetséges hatékonyan. Ebből adódóan fontos, hogy az EU minden intézkedésével támogassa a nyelvoktatás korszerűsítését célzó elképzeléseket, hogy biztosítani tudjuk a korszerű nyelvoktatáshoz szükséges körülményeket. Fontosnak tartom azt is, hogy az alapnyelveken kívül nagyobb hangsúlyt fektessünk a szomszédos országok közötti kapcsolatok nyelvoktatás általi szorosabbá fűzésére is. Hasznosnak bizonyulhat, ha egy adott országban az alap idegen nyelven kívül oktatott idegen nyelv az adott ország valamelyik szomszédos országának a nyelve. Ezáltal a szomszédos országok közötti kommunikáció, és a kölcsönös gazdasági előnyökkel járó mobilitás is hatékonyabbá válhat.